Klimatické změny budou vyžadovat větší peníze, které budeme do budoucna poskytovat jednotlivým členským státům zasaženým klimatickými změnami, a bude třeba opravdu najít mechanismus, jak reagovat flexibilněji a pružněji. Ve chvíli, kdy vy několik měsíců vyhodnocujete konkrétní žádost na Komisi a poté teprve následně rozhoduje Rada a Parlament, tak pomoc přichází za 9 až 12 měsíců.